Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wir stehen morgen vor einer wichtigen Richtungsentscheidung. Geht alles weiter wie gehabt oder kriegen wir wirklich eine neue Agrarpolitik, die einiges ändert?

Die Agrarpolitik muss fairer werden, sie muss Wert legen auf Ressourcenschutz, sie muss aber auch wegkommen von einer billigen Massenproduktion hin zu Regionalität, hin zu einem Angebot, das auf Qualität setzt.

Die Kommission hat den richtigen Weg eingeschlagen, das kann man sagen. Der Agrarausschuss hat leider vieles verwässert.

Und die drei Kernpunkte Wir müssen dahin kommen, dass jeder Bauer eine Fruchtfolge einhält. Wir wollen nicht, dass große Flächen mit Monokulturen bestellt sind, wie es jetzt in den Kompromissen noch möglich ist. Wir wollen, dass die ökologischen Vorrangflächen wirklich auf 7 eingerichtet werden, und um es klar zu machen, das sind Flächen, auf denen keine Chemie eingesetzt wird, wo aber trotzdem produziert werden kann. Und wir wollen den Erhalt des Grünlandes.

Und damit hätten wir auch Mittel, um sie in andere Richtungen umzuverteilen. Wir müssen den kleineren Betrieben mehr Chancen geben und ihnen auch mehr Mittel zugestehen.

Wenn, dann nur eine Umverteilung von der ersten in die zweite Säule, dann können wir vielleicht die Fehler, die bei den Verhandlungen um die Finanzen gemacht wurden, einigermaßen korrigieren. Und was wir endlich wollen, ist, dass Exportsubventionen auf den Müllhaufen der Geschichte gehören. Ein wichtiges Anliegen kommt weder in dem Kommissionsvorschlag vor, noch in dem des Agrarausschusses. Wir müssen wegkommen von dem massenhaften Import von Soja, mit dem wir hier massenhaft billiges Fleisch produzieren. Das ist alles andere als nachhaltig! Und wenn wir das nicht korrigieren, dann haben wir den wesentlichen Kern der Reform einfach versäumt.

Eine Sache muss ich noch ansprechen 3,5 Mio. Bauern haben aufgegeben, in Europa Landwirtschaft zu betreiben, deshalb muss man sich auch die Frage stellen, ob wir mit den Zahlungen die Richtigen erreichen. Wir müssen über die Verteilung wirklich nachdenken und, ich glaube, das ist bis jetzt nicht gelöst.